herra forseti ég vil taka það fram að nefndin var einhuga um þessar afgreiðslur og við reyndum áður en við fórum að afgreiða einstaka einstaklinga að setja okkur einhverjar fyrir fram mótaðar reglur um samkvæm að við værum sjálfum okkur samkvæm í afgreiðslunni þannig að eins gilti fyrir alla ég verð þó að vekja athygli á einum þætti þessa máls sem við vorum alveg sammála um í nefndinni og það er það þegar einstaklingar hafa hlotið veigalitlar sektir til að mynda fyrir hraðakstur minni háttar sektir stendur það í vegi fyrir því að dómsmálaráðuneytið veiti ríkisborgararétt þannig vill til að töluverður fjöldi af þessum umsóknum sem komu til alþingis til þess að veita þessa undanþágu stafa af því þannig að það kallar á lagabreytingu hitt er það líka að dómsmálaráðuneytið hefur lögum samkvæmt synjað um ríkisborgararétt ef einstaklingur hefur tímabundið þurft að fara á atvinnuleysisbætur eða haft félagslega styrki frá sveitarfélögum og það finnst mér aldeilis óviðunandi afstaða og ég beini því til háttvirts formanns nefndarinnar að koma því áleiðis til dómsmálaráðuneytisins að lögunum verði breytt í þessa veru þannig að félagslegar atvinnuleysisbætur og minni háttar sektir séu ekki tálmi í götu ríkisborgararéttar